Mithilfe des Petitionsausschusses können die Bürger der Europäischen Union auf mögliche Verstöße gegen Unionsrecht oder ihre eigenen Rechte aufmerksam machen. So erfahren wir als Abgeordnete auch aus erster Hand, welche Auswirkungen die Europäische Union auf den Alltag der Menschen hat. Damit ist das Petitionsrecht eines der wichtigsten und konkretesten Rechte der Menschen in Europa. Die nach wie vor hohe Anzahl an Petitionen zeigt, dass die Menschen dieses Recht auch zu nützen wissen. In meiner Rede zum Jahresbericht 2009 habe ich gefordert, dass wir unsere internen Abläufe verbessern müssen. Dies ist uns vor allem im Bereich der Nicht Petitionen gelungen. Allen Beteiligten, den Abgeordneten, der Petitionsverwaltung dafür meinen herzlichen Dank! Wir werden auch weiterhin daran arbeiten, dass alle eine möglichst schnelle und angemessene Antwort bekommen. Ein zentrales Thema vieler Petitionen ist das Umweltrecht. Hier, denke ich, sind zwei Dinge noch verbesserungswürdig Wir brauchen erstens eine bessere Kommunikation zwischen Kommission und Mitgliedstaaten.

Schuld daran ist meist eine zurückhaltende Informationspolitik der Mitgliedstaaten. Die Kommission bemüht sich hier redlich.

Abschließend möchte ich noch einmal an die in diesem Jahr beschlossene Bürgerinitiative erinnern. Mit diesem Instrument können sich Bürgerinnen und Bürger zukünftig aktiv am politischen Geschehen beteiligen. Für mich ist es unerlässlich, dass dem Petitionsausschuss als einzigem echten Bürgerausschuss eine angemessene Rolle zukommt.